No vendrá usted a un Pleno de Estrasburgo en el que no haya un debate sobre Venezuela. Y muchas intervenciones combinan datos escalofriantes con emociones personales, y yo no oculto las mías. Buena parte de mi familia más querida vive en Venezuela descendientes de canarios que huyeron de las condiciones terribles de nuestra tierra después de la Guerra Civil buscaron refugio en Venezuela. Pero, precisamente, estamos hablando de refugio y hay que decir que, de esos cuatro millones y medio que han huido de Venezuela buscando refugio, la mayor parte ha tocado la puerta de España. Las cifras son elocuentes. Han aumentado entre 2014 y 2019 en el entorno del 400 y, como mínimo, el 100 interanual las demandas de asilo o refugio de venezolanos en España. Tan solo la última semana de noviembre, cuatro mil. Ciento veinte mil en lo que va de año.